En effet, ce ne sont pas des algorithmes qui peuvent aujourd'hui gérer des pans entiers de la société et de notre quotidien je veux penser aux services publics, aux réclamations, aux opérations bancaires et c'est pour cela que j'attire votre attention sur deux points où le texte aurait, à mon sens, pu être plus ambitieux en matière de transparence. La transparence est une donnée essentielle pour la

Nous pouvons aussi renforcer ce texte en nous assurant que les logiciels ne seront jamais discriminatoires envers les personnes les plus fragiles.